Wiele państw członkowskich nadal jest niechętnych interwencjom na poziomie wspólnotowym w tym zakresie. W tej sytuacji kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy są bardzo dobrym przykładem na to, że wspólne działania na poziomie europejskim podejmowane już od roku 1978 są możliwe i pożądane głównie poprzez zastosowanie instrumentów niewiążących.

Dziwi więc fakt, że brak zdecydowanych działań ze strony Komisji Europejskiej na rzecz opracowania nowej strategii.

zestaw działań mających doprowadzić do dostosowania miejsc pracy i warunków pracy do potrzeb osób z grupy wiekowej 50. Niezbędne jest także podjęcie wspólnych działań prewencyjnych w odniesieniu do pracowników. Ma to niezaprzeczalnie istotny wpływ na dobre samopoczucie pracownika, a co za tym idzie, na jakość pracy i jej wydajność. Niezbędne jest także podjęcie działań skierowanych do osób młodych w celu przygotowania ich do wydłużonej aktywności zawodowej. Co więcej, z roku na rok przybywa także wyzwań związanych z postępem technologicznym, co niewątpliwie ma wpływ na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wszystkie te kwestie wymagają uwzględnienia w europejskiej strategii na nadchodzące lata.

Dlaczego więc w tej sytuacji nadal nie opracowano strategii na lata